Der Bericht über die europäische Dimension des Sports ist besonders für die Gesellschaft von großer Wichtigkeit. Artikel 165 des AEUV deckt die neue Zuständigkeit der EU für den Sport. Die Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft, sei es die Gesundheitsförderung, Toleranz, Wirtschaft, Tourismus oder Organisation, kann man an meinem Heimatland, dem Salzburger Land, sehr gut verfolgen.

Die ausdrückliche Erwähnung und konstruktiven Lösungsvorschläge zu Doping und Korruption im Sport sind hoffentlich nur dieses Mal zu erwähnen, und es gibt bald eine Besserung.